forseti vill tilkynna að nú á eftir að loknum atkvæðagreiðslum um fyrstu sex dagskrármálin fer fram umræða utan dagskrár um skólagjöld við opinbera háskóla málshefjandi er háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður k gunnarsdóttir verður til andsvara